A mí, por lo menos, me tranquilizaría mucho. A veces, para saber si uno acierta en política no hay como escuchar a los adversarios. Los adversarios de Europa están realmente molestos con este avance innegable en la política exterior y de seguridad común. A veces es reconfortante escucharles justamente porque nos asegura que estamos en el buen camino. Creo que estamos en el buen camino y quiero felicitarla, señora Mogherini, porque probablemente esto ha sido posible gracias a su esfuerzo y no solo a su esfuerzo sino, sobre todo, a su compromiso. Hay que decir a los colegas que no entienden Europa que la ambición europeísta es la paz, la seguridad. Y solo así es posible la prosperidad. Y lo que defendemos dentro de nuestras fronteras debemos defenderlo de la misma manera fuera. También conviene decir —ahora que se cita la soberanía como problema— que no hay mejor manera de defender la soberanía de cada uno de nuestros Estados, y sobre todo la soberanía de nuestros ciudadanos, que compartiendo los problemas que son comunes. Porque los problemas que encara la ciudadanía europea no tienen fronteras. no tienen fronteras. El terrorismo no tiene fronteras. Los problemas de la migración no tienen fronteras. Los problemas más graves que enfrentamos no tienen fronteras el cambio climático. Por lo tanto, necesitamos una política exterior y de seguridad que asegure efectivamente que nuestros valores son defendidos en el contexto de un mundo ampliamente globalizado. Y a mí me tranquiliza que podamos defender el multilateralismo. A mí me tranquiliza que podamos trabajar en operaciones de estabilidad, de paz, en resolución de conflictos, en un apoyo muy directo a nuestra vecindad, África como gran elemento central de la política exterior y de seguridad europea, Libia, Túnez, los refugiados, la defensa de los derechos humanos. Eso está en el espíritu europeo, en el espíritu europeísta que aquí defendemos la mayoría de los que nos sentamos y que algunos han venido a combatir, pero van a perder.